Europejskie partie polityczne są nowym zjawiskiem w polityce europejskiej, ale wraz ze wzrostem integracji i subsydiów zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Partie i fundacje polityczne stały się uczestnikami życia politycznego Unii i jako takie powinny podlegać stosownym regulacjom uniemożliwiającym nadużycia.

Jako polski polityk nie mógłbym zaakceptować sytuacji, gdy jedna lub kilka europejskich partii politycznych urządzałaby w moim kraju np.

Sprzeciwiam się również postulatom zwiększenia wydatków na europejskie partie polityczne z kieszeni podatników. Tym bardziej, że w moim kraju rząd obcina o połowę subwencje dla narodowych partii politycznych oraz knebluje opozycji możliwość dotarcia do społeczeństwa.